Herr Präsident! Herr Abgeordneter, ich verstehe ja Ihre ökonomischen Fragen, die ökonomisch außerordentlich tiefsinnig sind, und das respektiere ich. Dennoch glaube ich, hier geht es um das Verhältnis von Europäischem Parlament und seinen Rechten zum Haushalt. Das ist ein anderes Thema. Das hat mit Produkten zu tun, aber in einem anderen Sinne!